Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel celebrare l'anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo, difendere i diritti dei bambini significa preservare il nostro bene più prezioso. Essi non sono soltanto il nostro avvenire, ma sono anche la parte più vulnerabile delle nostre comunità. Per questa ragione dobbiamo promuovere a tutti i livelli una cultura della vita che metta le nuove generazioni al centro della nostra azione istituzionale. Oggigiorno, i bambini sono sempre più oggetto di rivendicazioni ideologiche, frutto dell'egoismo degli adulti che rischiano di sovvertire l'ordine naturale. Così come sancito anche nel campo della Convenzione, l'Unione europea deve impegnarsi maggiormente a valorizzare la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita dei fanciulli. Le famiglie devono ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessitano. Dobbiamo difendere i diritti dei bambini ad avere un padre e una madre, non un genitore 1 e un genitore 2, e soprattutto dobbiamo contrastare pratiche deleterie quali l'insegnamento della teoria gender nelle scuole.